Ja, mogoče samo en detajl v podvprašanju. Zdaj, socialni dialog seveda za poslanski zakon ni predviden. Je vlada to sama dala na Ess in mislim, da je tudi v redu, da se je ta pogovor začel. Je pa dejstvo, da še nikoli ni prišlo do znatnega zvišanja minimalne plače na Ekonomsko-socialnem svetu. Zdaj tisto, kar je bistveno, je to, da kljub vsemu, da je to naloga parlamenta, se pravi Državnega zbora, da potrdi ta zakon, da ga da ga sprejmemo v teh klopeh, je za nas seveda tudi ključno, da ste dali to osebno podporo kot predsednik Vlade, mislim pa, da ni zdaj ves napor samo na poslancih, ampak nenazadnje na koaliciji kot taki. Zdaj kot predsednik Vlade vodite to Vlado, ste tudi predsednik stranke, ki vodi koalicijo, in tu na tem mestu seveda tudi pričakujemo, da bo v tej vlogi koalicija ali pa predvsem tudi vodilna koalicijska stranka vložila vse napore za to, da do tega sprejema pride, seveda tudi vse ostale koalicijske stranke, ki so prispevale svoje podpise. Zdaj, če samo še zaključim. Kar se tiče rešitev, mislim, da so seveda, ja, več kot nujne. Tisto, kar pa gre v tem trenutku pričakovati, je to, da se enostavno odločimo, tako kot ste dejali, da se podpre te tri, mislim, da zelo racionalne korake, se pravi dvig na sedemsto, izločitev dodatkov in višanje po tako imenovani formuli. Jaz razumem ta današnji vaš današnji odgovor kot vašo osebno podporo temu zakonu. Upam, da boste pa tudi v svojstvu predsednika glavne koalicijske stranke tudi preko parlamenta uspeli to podporo prispevati. Hvala.